virðulegur forseti þetta mál er nátengt því sem ég var að tala um hér áðan og ég vil fagna góðum viðbrögðum háttvirts þingmanns bjarkeyjar gunnarsdóttur við tillögunni

um að koma á jöfnu búsetuformi eða tvöföldu lögheimili eða að minnsta kosti fara í þá vinnu þannig að ég er vongóður um að

að ég vék að því í ræðu minni um málið sem ég var að tala um hér rétt áðan að það væri mikill aðstöðumunur á milli lögheimilis foreldra annars vegar og umgengnisforeldra ein rótin að þessum aðstöðumun er einfaldlega sú að umgengnisforeldrar eru ekki skráðir í veigamiklum opinberum gögnum sem foreldrar það kannast allir við það eða ekki allir það kannast náttúrlega sumir við það umgengnisforeldrar alla vega kannast við það að þegar þeir fylla út skattskýrsluna sína þá er spurt hversu mörg börn hefurðu í þínu heimili held ég að það sé og maður á þá bara að nefna þá börnin sem hafa lögheimili hjá sér en svo er veruleikinn kannski sá að það býr annað barn á heimilinu sem maður hefur umgengni við og það býr kannski helming af árinu inni á heimilinu og maður miðar þá heimilið náttúrlega við það það barn hefur herbergi á heimilinu og tekur þátt í heimilinu að öllu leyti þannig að það er bara í einhverjum lögformlegum skilningi sem barnið er ekki skráð til heimilis þar þannig að þetta er svolítið afkáralegur munur sem er kominn upp og hefur verið á milli lögheimilisforeldra og umgengnisforeldra hann er sem sagt einfaldlega vegna þess að umgengnisforeldrar eru ekki skráðir sem foreldrar og það er sem sagt stór hópur fólks í samfélaginu sem er með börn á heimilum sínum og eru líffræðilegir foreldrar þessara barna í flestum tilvikum sem eru ekki skráðir foreldrar eru samt að ala upp börn og þetta auðvitað skekkir alla myndina sem við notum til þess að komast að skynsamlegri niðurstöðu til dæmis varðandi bótakerfið

svo dæmi sé tekið þetta kemur auðvitað niður á börnunum þessi aðstöðumunur og þetta er í sjálfu sér mjög einföld tillaga hún snýst bara um það byrjum að skrá þessa stærð byrjum að skrá þennan veruleika niður gefum umgengnisforeldrum það að þeir eru foreldrar líka og setjum það í opinber gögn og sjáum síðan hvaða mynd kemur upp og reynum síðan að endurbæta bótakerfið og alla opinberu umgjörðina utan um þetta þegar við sjáum þessa mynd hún er einfaldlega ekki til núna þó að við vitum að veruleikinn er sá að börn búa í mjög mörgum tilvikum hjá foreldrum sínum sem eru ekki skráðir foreldrar þeirra ég vil líka leggja áherslu á eitt þetta varðar náttúrlega hag barna að þau njóti beggja foreldra sinna eftir skilnað en líka er þetta gríðarlega mikið jafnréttismál kynjanna við fórum í það að breyta fæðingarorlofskerfinu hér íslendingar á sínum tíma þannig að staða kynjanna gagnvart barnauppeldi yrði jöfnuð að bæði faðirinn og móðirin mundu axla ábyrgð á því að ala upp börnin sín og fengju bæði rétt til orlofs til þess að sinna því þetta leiðir til þess að staða kynjanna jafnast líka á vinnumarkaði vegna þess að þá hugsar vinnumarkaðurinn ekki að barneignir séu bara málefni móðurinnar og vinnumarkaðurinn lítur svo á að það eigi jafnt yfir bæði kynin að ganga í þessu þau eru bæði jafn líkleg til þess að taka orlof út af fæðingu barns að minnsta kosti þannig á það að vera en þegar kemur að þessum málum þá búum við við þann veruleika að eftir skilnað held ég að vinnumarkaðurinn líti svo á

það er yfirgnæfandi þannig að lögheimili barnanna færist til móðurinnar og hún er þá skráð sem einstæð móðir í opinberum gögnum faðirinn hann fær kannski ríkulega umgengni en hann er bara skráður sem einstaklingur í opinberum gögnum ekkert barn þar þannig að þessi mynd af kynjunum í þessu samhengi virðist vera sú þá fer móðirin og ala alla ábyrgð á barnauppeldinu tekur öll börnin og er einstæð móðir í gögnum og býr við bág kjör en faðirinn hann hvað hann er laus og liðugur ekkert barn þar kaupir sér sportbíl og flotta risíbúð eða þetta er myndin hún er mjög gamaldags veruleikinn er hins vegar sá í langflestum tilvikum að eftir skilnað þá axla báðir foreldrar ábyrgð á uppeldi barna sinna og skráning upplýsinga og öll lagalega umgjörðin verður að miðast við það og styðja það það er hagur barnanna og það er jafnréttismál kynjanna líka út